Ja, hvala lepa za besedo, gospod, podpredsednik. Prosil bi gospoda ministra, če mi lahko posreduje seznam objektov, ki so bili vključeni v popotresno sanacijo, na podlagi poziva Ministrstva za okolje iz leta, dva tisoč devet. Kot rečeno, takrat je bilo dodatno poslanih okrog sto vlog lastnikov poškodovanih objektov, tako oseb kot lokalne, nekatere lokalne skupnosti. Pa me zanima, koliko je dejansko od teh stotih objektov prišlo v program popotresne sanacije. Ne vem, a sem točno razumel, mislim, da mi niste povedali, koliko je sredstev v rebalansu državnega proračuna za dva tisoč devetnajst, za, se pravi za letos, za letošnja dela za popotresno obnovo. Ker pa, nimamo, še sprejetih proračunov za leti dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset, če sem prav razumel, naj bi poleg sanacije v letošnjem letu potrebno še dve leti, se pravi za leto dva tisoč dvajset in dva tisoč enaindvajset v proračunih zagotoviti še sredstva za, za to dodatno sanacijo vseh objektov, tako da bo končno po petnajstih oziroma, če gledamo še dve leti naprej, po sedemnajstih letih končno končana popotresna sanacija, ki je dva tisoč štiri prizadela Posočje. Hvala lepa.